Vážená paní komisařko, chtěl bych vám vzkázat a chtěl bych vás možná upozornit na to, že když jednáme s diktátory, což kubánský režim bezpochyby prostě je, tak nesmíme vyměnit paštiku za lidská práva a nesmíme ekonomickou situaci vyměnit za to, že budeme chtít,

Písmeno L znamená svobodu, ale v češtině znamená také lásku, a to bych chtěl i vzkázat kubánskému režimu, aby se nad tímto slovem zamyslel.